Ich komme aus einem Land, Österreich, in dem die Dienstleistungsrichtlinie noch nicht umgesetzt wurde. Der Grund ist verfassungsrechtlicher Natur. Es bedarf der entsprechenden Mehrheiten für ein Bundesverfassungsgesetz, und die zu erreichen ist nicht einfach.

Grundsätzliches wie die Betonung, wie wichtig es ist, die sozialen Dienstleistungen und die Gesundheitsdienstleistungen auszunehmen. Und Praktisches wie beispielsweise die Möglichkeit, über das Internet entsprechend fündig zu werden und die notwendigen Auskünfte zu bekommen.